vorher wurde er tagelang gefoltert. Der Grund für seine Verhaftung friedliche Teilnahme an Protesten gegen die Regierung während des Arabischen Frühlings. Die Polizei zeigte ihm Ausdrucke seiner kompletten Telefondaten als Beweis. Diese Daten konnten nur durch Überwachungstechnologie gehackt werden, die aus Europa importiert wurde. Beispiele wie dieses gibt es Tausende. Und bei den aktuellen Demonstrationen im Iran und in Tunesien passiert genau diese gezielte Ausspähung auch in unseren Tagen. Die Europäische Union darf keine Mithilfe zu Menschenrechtsverletzungen leisten. Darum geht es hier, und das ist nicht verhandelbar. Wir kämpfen für eine Handelspolitik, die Sicherheit und Stabilität in der Welt fördert und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und Spionagegütern verhindert. Der Mensch steht über dem Profit. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir uns mit meinen Kollegen von allen politischen Gruppen hier im Haus auf wichtige wertebasierte Grundlagen bei der Dual use Verordnung einigen konnten. Ich sehe, dass es keine Änderungsanträge gibt, und hoffe, dass Sie morgen alle mit mir gemeinsam für diesen Bericht stimmen, damit das Parlament geeint und stark in die Trilogverhandlungen gehen kann. Ich möchte hier auch ganz besonders der Kommission für ihren hervorragenden Entwurf danken, der bereits viele Elemente beinhaltet, die mir persönlich sehr am Herzen liegen.

Es ist höchste Zeit. Durch Enthüllungen und investigative Journalisten sehen wir, dass diktatorische Regime mit Hilfe von europäischer Spionagesoftware ihre Bevölkerung ausspähen, inhaftieren, foltern und töten. Das passiert heute noch, und dagegen kämpfen wir.

Wir fordern klare Definitionen, einheitliche Strafen bei Verstößen in ganz Europa, einheitliche Wettbewerbsbedingungen, damit die Wirtschaft weiterhin ganz genau weiß, wo sie Genehmigungen braucht. Die Catch all Klausel für höchst gefährliche Überwachungstechnologie ist eingeschränkt genug, um legitimierten Export nicht zu stören, und offen genug, um bekannte Schlupflöcher zu schließen. Wenn ein Export Menschenrechte verletzt, darf er keine Genehmigung bekommen. Die technische Entwicklung bei Überwachungstechnologie ist rasend schnell, und deswegen sollen die limitierte Catch all Klausel und die dazugehörige europäische Liste ständig erweitert werden. Dazu ist der normale legislative Prozess zu langsam. Deswegen muss es genügen, dass ein Staat die Probleme erkennt und dass das dann, wenn die überwiegende Mehrzahl der übrigen Staaten zustimmt, auch Gesetz wird. Wir fordern außerdem mehr Transparenz, die Veröffentlichung aller relevanten Daten über die Lizenzen und die Teilnahme von Nichtregierungsorganisationen an den gesetzgebenden Gremien, denn die Industrie ist ohnehin dabei. Wir fordern, dass die Verschlüsselungstechnologie als wichtige Verteidigung gegen Ausspähung aus der Exportkontrolle herausgenommen wird. Und besonders positiv für die Wirtschaft Wir bestärken die Kommission bei der Überführung der meisten Ausfuhrgenehmigungen in eine allgemeine Klausel, die die Bürokratie abbaut. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, und ich freue mich auf die Debatte.